Poštovani predsjedniče Parlamenta, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, Hrvatska povijesno i kulturno pripada Europi. Međutim, ne tako davno, još za generacije mojih roditelja, sloboda, demokracija, ali i puna pripadnost europskoj obitelji bili su samo daleka i neizvjesna težnja. Zato hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije predstavlja još jedan simbol u velikoj preobrazbi Hrvatske. Od teške borbe za samostalnost i neovisnost koja je počela prije tri desetljeća, kada sam i ja rođen, do uspješne države članice Europske unije. Danas na početku novog i institucionalnog ciklusa imamo zajedničke ciljeve, ali i zajedničke izazove, koji su prepoznati i u hrvatskim prioritetima predsjedanja. Jedno od ključnih pitanja bit će svakako pitanje višegodišnjeg proračuna Europske unije. Uz modernizaciju Europe, ne smijemo nikako zanemariti niti tradicionalno uspješne temeljne politike Europske unije koje su usmjerene na smanjivanje regionalnih razlika koje, nažalost, još uvijek postoje. Uvjeren sam da Hrvatska sa svojom jedinstvenom perspektivom može pridonijeti rješavanju novih i zanimljivih okolnosti, gospodarskih, demografskih i tehnoloških promjena.